Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek ezt a kiváló munkát, hiszen a gazdaságpolitika egy olyan elemét dolgozta föl, amelynek harmonizációja, minimális összehangolása nélkül nem képzelhető el egy jól működő európai uniós versenyképes gazdaság.

Azonban azóta nagyon sok módosítást, úgynevezett korszerűsítést hajtottak végre rajta, aminek következtében valljuk be, hogy ez a rendszer egyre bonyolultabb lett. Felesleges terheket rótt az adófizetőkre, az adóhatóságokra és gátja volt az integrált európai uniós piacnak is. Számos gyenge pontja volt, ami miatt sérülékennyé vált. Így alapja lehetett az adócsalásnak és az adó kikerülésnek, ami nagyon jelentős, több százmilliárdos adóbevétel kiesést is eredményezett. Ugyanakkor a másik oldala, hogy a héa nagyon fontos költségvetési bevételforrás, hiszen ezáltal az ellátórendszereket finanszírozni tudjuk. Mindamellett azt mondom, hogy szükség van a kivételekre és szükség van a mentességre is, azonban nagyon jól meg kell gondolni, hogy mely területen engedünk mentességeket és engedünk kivételeket, mert ezek nem okozhatnak versenytorzulást a későbbiekben. Üdvözlöm a csalás elleni fellépés megerősítését a jelentésben, és az adminisztrációnak az egyszerűsítését is. Ugyanakkor támogatom és fontosnak tartom az átláthatatlanságnak és a követhetőségnek a biztosítását is a rendszerben, főleg a határon átnyúló tevékenységek esetén. Azonban azt is fontosnak tartom megjegyezni, hogy jó lenne elfelejteni a határon belüli és az Európai Unión belüli kategóriákat.

Még egyszer gratulálok a jelentéstevőnek és köszönöm, hogy a módosítóimat is befogadta.